varðar raunar er fá sambærileg tilvik að finna í heiminum í tveimur viðburðum í desember tvö þúsund og tólf og febrúar tvö þúsund og þrettán drápust samtals um eða yfir fimmtíu þúsund tonn af síld sem rak í gríðarlegu magni á land einkum í síðara skiptið orsök síldardauðans virðist hafa verið súrefnisleysi en enn eru uppi spurningar um hvaða þættir höfðu þar mest áhrif hættan virðist mest yfir dimmustu mánuðina þegar ljós er lítil í stilltu veðri og þegar mikið magn síldar safnast saman inni á firðinum spurningar hafa einnig vaknað um hvort þverun fjarðarins kunni að hafa haft áhrif á súrefnisbúskap í innri hluta hans en ekki er hægt að gefa óyggjandi svör um það að svo stöddu

án þess að viðlíka viðburður hafi orðið vera kann að súrefniskrefjandi rotnun eftir fyrri viðburðinn hafi verið einn af orsakaþáttum seinni síldardauðans niðurstöður rannsókna munu vonandi gefa betri mynd af áhættuþáttum sem getur auðveldað ákvörðun um aðgerðir en ljóst er þó að alltaf verður nokkur óvissa um líkur á endurtekningu á þess atburðum stjórnvöld gripu til hreinsunaraðgerða síðastliðinn vetur þar sem mikil sjón og lyktarmengun fylgdi síldardauðanum og óttast var að grútarmengun skaðaði fuglalíf þar á meðal hafarnarstofninn hreinsunaraðgerðir tókust vel að mati umhverfisstofnunar og sjást nú lítil merki um viðburðina einnig settu stjórnvöld fé til vöktunar og rannsókna á aðstæðum í firðinum til að skilja betur orsakir viðburðanna og byggja undir hugsanlegar aðgerðir til að koma í veg fyrir endurtekningu þeirra eða í það minnsta draga úr líkum á því þessar aðgerðir hafa kostað ríkissjóð fjörutíu milljónir króna en einnig hafa opinberar stofnanir einkum hafrannsóknastofnun haft kostnað af rannsóknum og aðgerðum vegna viðburðanna erfitt er að meta tjónið vegna síldardauðans en giskað hefur verið á að það gæti verið um tveggja til þriggja milljarða tap vegna minni afla úr íslenska sumargotsstofninum tjónið gæti verið meira en jafnvel þó matið lækkaði er ljóst að miklir hagsmunir eru hér á ferð fyrir þjóðarbúið í heild hreinsun á fjörum skiptir svo heimamenn miklu máli og má telja líklegt að byggð á bænum eiði hefði verið í hættu ef ekki hefði verið gripið til aðgerða þar það þarf svo vart að skýra það nánar að það væri ólíðandi fyrir heimamenn og viðkomandi sveitarfélag að búa mánuðum eða jafnvel missirum saman við þúsundir tonna af rotnandi fiski í fjörum í alfaraleið ég setti á laggirnar tengiliðahóp meðal annars í samstarfi við innanríkisráðherra til að tryggja gott flæði upplýsinga milli ráðuneytanna stofnana og heimamanna sem fjalla um málefni kolgrafafjarðar og til að fjalla um ýmsar hugmyndir og tillögur sem komið hafa fram og koma þeim áleiðis til ráðherra og réttra aðila ég tel að þetta starf hafi verið gagnlegt á grunni þeirrar umræðu var ráðist í gerð viðbragðsáætlunar um mögulegan frekari síldardauða og vöktun á svæðinu efld hópurinn hefur einnig tekið saman fjölmargar tillögur um fyrirbyggjandi aðgerðir og fleiri og ýtt á frekari útfærslu þeirra og kostnaðarmat þessar tillögur bíða svo frekari mats sérfræðinga og ákvörðunar stjórnvalda um framkvæmd og fjármögnun það má setja viðbúnað stjórnvalda vegna ástandsins í kolgrafafirði í þrjá flokka fyrsti vöktun á ástandi fjarðarins og staðsetningu síldarinnar öðrum viðbragðsáætlun vegna hugsanlega endurtekins viðburðar þriðja fyrirbyggjandi aðgerðir til að tryggja að atburður af þessu tagi endurtaki sig ekki það er kannski rétt að byrja á því síðast alla því auðvitað væri best ef stórfelldur síldardauði í kolgrafafirði endurtæki sig ekki eina lausnin sem virðist geta með nokkuð öruggum hætti komið í veg fyrir síldardauða innsta hluta fjarðarins er sú að loka opinu á þveruninni þar sem nú er brú annaðhvort til frambúðar eða tímabundið með fyllingu eða færanlegum lokum af einhverjum tagi þetta er þó ekki hægt með skömmum fyrirvara

töluverðan tíma þyrfti ætla undirbúnings og framkvæmda því þverunin var ekki var ekki hönnuð til að loka firðinum og taka á sig þunga sjávarfalla þarna þyrfti einnig að huga að öryggisþáttum og verkfræðilegri hönnun jafnt sem umhverfissjónarmiða kostnaður við þetta er gróflega metinn fimm hundruð milljón krónur eða meira undirbúningstími um tveir mánuðir og framkvæmdatími um einn ég tel ákaflega hæpið að grípa til varanlegrar

til ráðuneyta stofnana og heimamanna og hefur listi yfir helstu tillögur verið tekinn saman í ráðuneytinu einn möguleiki er sá að opna þverunina frekar til að hafa áhrif á strauma sjóræstingu og súrefnisbúskap þessi möguleiki var enn dýrari en lokun og árangur óviss engu að síður hafa vegagerð og hafrannsóknastofnun sett í gang verkefni sem miðar að því að kanna strauma súrefnismettun og fleira innan brúar niðurstöður þessa verkefnis liggja ekki fyrir fyrr en á næsta ári og ekki er ljóst á þessari stundu hvort þær munu gefa svar við hugsanlegum áhrifum þverunar á súrefnismettun innan brúar annar möguleiki er að koma upp einhvers konar fælingarbúnaði skammt fyrir utan brúna þannig að síldin mundi forðast að synda þangað inn fyrir nú þegar liggja fyrir nokkrar útfærslur að slíkri fælingargirðingu sem notast við hvít spjöld loftbólur rafmagn ljós eða sjó sem menn telja líklegt að síldinni standi stuggur af lausn af þessu tagi gæti verið miklum mun ódýrari en lokun fjarðarins og hefði minni umhverfisáhrif það er þó engin vissa um að fælingin virki sem skyldi en unnið er nú að frekari útfærslu á kostnaðarmati og vænlegum tillögum í þessa veru enn ein tillaga sem hefur komið upp er súrefnisauðgun fjarðarins þegar talið er að þar sé síld og hætta á súrefnisskorti ráðuneytið hefur óskað eftir verkfræðilegri úttekt á þessum kosti ásamt kostnaðarmati þá má nefna að veiðistjórnun gæti haft áhrif til dæmis ef veiðar væru leyfðar á síld innan brúar en ekki rétt fyrir utan þar sem hætta væri á að síldin fældist innar og mun ég skoða hvort slíkt sé fýsilegt sem sjávarútvegsráðherra að fengnu mati hafrannsóknastofnunar sumar hugmyndir sem komið hafa að lausn kunna að virðast langsóttar en ég tel æskilegt að sem flestar séu útfærðar aðeins nánar og metnar af sérfræðingum þetta verkefni er líklega einstakt á heimsvísu og rétt að ganga að því með opnum huga en útiloka kosti sem nánari greining sýnir að eru vart fýsilegir eða allt of dýrir hópur ráðuneytisstjóra hefur verið settur á fót til að fara yfir kosti í stöðunni og ráðleggja ríkisstjórn varðandi hugsanlegar framkvæmdir og kostnað við þær ég ætla ekki að fara mörgum orðum um viðbragðsáætlun við hugsanlega nýjum síldardauða slík áætlun hefur verið unnin af

frekari síldardauða að síðustu er rétt að geta bættrar vöktunar hafrannsóknastofnun fylgist með síldinni og sérstaklega á þessu svæði og fer reglulega í leiðangra á svæðið baujur fylgjast með súrefnismettun og öðrum umhverfisþáttum í firðinum og unnið er að endurbótum á þeirri vöktun þannig að hægt sé að fá rauntímaupplýsingar um ástandið það verður ekki eingöngu til að bæta þekkingu okkar á aðstæðum og áhættuþáttum sem er auðvitað gagnlegt heldur getur líka orðið til þess að styðja mótvægisaðgerðir þannig að til dæmis verði reynt að fæla síldina með veiðum innan brúar eða hvalahljóðum ef súrefnismettun sýnir fram á að það sé hættuástand það er hægt að segja að við séum með kolgrafafjörð í gjörgæslu og munum fylgjast grannt með öllum áhættuþáttum og breytingum þessi vinna sem ég hef nefnt hér er ekki bara ætla að undirbúa komandi vetur heldur einnig framtíðina því að allar líkur eru á að sumargotssíldarstofninn muni dvelja á þessum slóðum í einhverjum mæli í framtíðinni þó síldin velji mismunandi vetrardvalarstaði við landið og sé að mörgu leyti óútreiknanleg skepna ef þessi vetur líður án stóráfalla sem við vonum þarf samt að hugsa til lengri tíma segja má að tíminn vinni með okkur við að meta og þróa bestu fyrirbyggjandi aðgerðir því við búum þá að niðurstöðum rannsókna og tilrauna og getum útfært betur þær fjölmörgu tillögur og hugmyndir sem á borðinu liggja slíkt kann alla jafna betri lukku að stýra en að renna blint í sjóinn að margra mati er eina örugga lausnin til að hindra síldardauða í innsta hluta fjarðarins lokun fjarðarins en ég met það svo að hún sé ekki raunhæf þennan vetur við vitum allt of lítið á áhrif hennar á umhverfið og lífríkið og öryggi samgöngumannvirkisins sem yrði breytt þessi kostur verður hins vegar metinn ásamt öðrum við leit að langtímalausn á vandanum varðandi komandi vetur þá munum við leita allra leiða til að draga úr líkum á síldardauða og ég er tilbúinn að beita mér fyrir hvers kyns aðgerðum sem sérfræðingar telja raunhæfar til að afstýra slysi nú þegar er unnið að tilraunum og útfærslu á slíkum aðgerðum og ríkisstjórnin hefur gefið vilyrði fyrir fjármögnun þeirra að fengnu áliti þeirra sérfræðinga sem best þekkja til ég taldi rétt að flytja alþingi skýrslu um stöðu þessara mála þar sem þau hafa verið mjög í umræðunni og varða þjóðarhag jafnt sem hagsmuni íbúa á norðanverðu snæfellsnesi sem margir eru áhyggjufullir eftir atburði síðasta vetrar það er ekki auðvelt verkefni að hindra viðburði af þessu tagi bæði vegna þess að við skiljum ekki til fulls